Doamnă președintă, România este într un mecanism de cooperare și verificare cu Comisia Europeană. Nu o dată, politicieni români au fost sever criticați în rapoartele MCV pentru declarații publice privind cazuri concrete din tribunale, considerând că astfel de practici sunt o ingerință în justiție. Și totuși, în urmă cu câteva săptămâni, lideri ai acestui Parlament European au cerut imperativ autorităților din România, parchete și tribunale deopotrivă, să oprească o investigație împotriva unui cetățean român căruia îi fuseseră respectate toate drepturile procedurale prevăzute de lege. Consiliul Superior al Magistraturii din România, garantul constituțional al independenței justiției, a declarat că acești lideri, Antonio Tajani, Manfred Weber, Guy Verhofstadt, prin declarațiile lor au pus presiune pe judecătorul național care urma să soluționeze cauza, o ingerință cu consecința subminării independenței justiției. E timpul, dragi colegi europeni, să încetați cu standardele duble și să vă comportați exact așa cum le cereți politicienilor din alte țări, chiar și în campanie electorală.